Madame la Présidente, l'Europe est entrée dans une nouvelle dynamique, celle de l'économie circulaire, celle de la préservation de nos matières premières, devenues si rares déjà. L'écoconception, dont nous allons parler ce soir, en est un socle essentiel. Il s'agit de la prise en compte de l'ensemble des impacts environnementaux sur la biodiversité, sur l'eau, sur les sols, sur l'air, sur le bruit et, bien entendu, sur l'énergie consommée lors de la conception du produit.

Aujourd'hui, on ne peut plus se focaliser seulement sur cette question d'efficacité énergétique.

La Commission doit donc, Monsieur le Commissaire, remédier à cette situation, et c'est ce que nous précisons aux points 7 à 14 de notre rapport. Les fabricants européens doivent pouvoir se fier à des échéances claires quant aux mesures d'exécution. C'est important pour leur stratégie et pour maintenir une concurrence loyale avec les entreprises non européennes. Mais dans l'ensemble, les motifs de satisfaction sont là et nous conduisent, évidemment, à voir plus loin et à vouloir, premièrement, élargir les mesures d'écoconception aux produits liés à l'énergie, qui recèlent le plus grand potentiel d'économie, comme les panneaux solaires, les conteneurs réfrigérés et les sèche mains.

Il faut aussi améliorer la surveillance du marché.

Au niveau de l'Union européenne,